Quand, en août 2015, soixante dix réfugiés périssent dans un camion réfrigéré en Autriche, ce n'est pas le transport routier qui est à plaindre.

Ce type de raisonnement, qui consiste à pointer du doigt les réfugiés, je vais vous dire où on le trouve parfois dans les discours, notamment du groupe ENF! La semaine dernière, la rapporteure, Mme Arnautu, issue du Front national, a présenté en commission des transports et du tourisme son rapport sur la révision du règlement sur les garde côtes et les garde frontières, dans lequel elle nous dit en substance que, ce qui est regrettable dans la crise des réfugiés, c'est et je la cite que plusieurs centaines de navires commerciaux ont été contraints, en 2015, de se détourner pour participer à des opérations de sauvetage. Soyons sérieux, le problème, ce n'est pas les réfugiés, c'est peut être encore les passeurs, à la rigueur c'est le conflit qui s'enlise en Syrie et ailleurs, et c'est surtout l'incapacité des États membres à organiser un accueil digne pour tous ces gens. Alors, à la Commission et à mes collègues ici, j'adresse une demande urgente on ne peut pas décemment étudier l'impact de la crise des réfugiés tant qu'on n'a pas d'abord tout essayé pour endiguer cette crise.

La réponse européenne doit être à la hauteur, car sinon, c'est une honte pour l'Union européenne.